Nous voulons tous une Commission efficace et crédible, usant à plein de son pouvoir d'initiative et pratiquant sans timidité la méthode communautaire. Mais, si nous voulons cette Commission là et j'ai entendu que M. Barroso la voulait aussi alors il me paraît qu'il faut articuler son action sur des compétences organisées en quatre ou cinq piliers, chaque pilier étant placé sous la responsabilité politique d'un vice président investi de l'autorité et de la capacité et du pouvoir d'ailleurs d'assurer la cohérence de l'ensemble de la politique de son pilier.

On pouvait comprendre qu'il était malaisé de réorganiser d'emblée la structure des compétences héritées d'arrangements parfois curieux, sinon opportunistes, du passé, mais je ne comprendrais pas que le président actuel n'y mette pas l'ordre que mérite une ambition nouvelle pour cette institution.